Cieszę się, że sprawozdawca, poseł Borys, zwrócił w nim uwagę na problem zwiększenia liczby programów i audycji możliwych do odbioru przez osoby starsze i dotknięte niepełnosprawnością słuchu i mowy. Ważne jest, by w dobie coraz większej dostępności telewizji, szczególnie na różnego rodzaju urządzeniach przenośnych, nie zapominać o osobach, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie mogą same, np. bez pomocy tłumacza języka migowego, odbierać audycji emitowanych przez stacje telewizyjne. Zwiększenie liczby produktów i usług audiowizualnych przystosowanych do odbioru przez te osoby przyczyni się do zniesienia wielu barier, które ciągle napotykają one w społeczeństwie.